Frau Präsidentin!

Das hat mich politisch geprägt. Und ich habe damals festgestellt Bei der Jugend hat die deutsch französische Aussöhnung begonnen.

Aber ich bin der Meinung, das Geld ist gut angelegt.